Domnule președinte, doamnă comisar, România nu este vinovată pentru această dezbatere, nici românii. Este vorba de acțiunea unui grup de parlamentari vremelnic majoritar și a unui guvern în permanentă schimbare, care, fără responsabilitate și cu o doză mică de competență, încearcă să devieze România de la un parcurs normal de stat de drept și de stat responsabil în fața cetățeanului. Înțeleg că l ați întâlnit pe domnul ministru al Justiției și, după discursul dumneavoastră, văd că nu v a convins. Este nemulțumit că nu vorbește în plenul Parlamentului European. Șefa lui, prim ministrul României, a fost deputat aici, în Parlamentul European. Știe foarte bine regulile și a asistat la dezbateri similare, în care prim ministrul statului respectiv a participat și a putut să își spună punctul de vedere.

Legile justiției trebuie să asigure echilibrul între independență și răspunderea magistraților, nu să le pună la dispoziția politicului, prin măsuri administrative. În România, acum, punctele de vedere ale organizațiilor profesionale ale magistraților, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ONG urilor, cetățenilor nu au nicio greutate. Cred că poziția Comisiei de la Veneția ar fi extrem de necesară. Doamnă comisar, repet ce am spus structuri vremelnice, parlament sau guvern, pot să devieze de la valorile și principiile europene.

Condiționarea implementării bugetului european de situația statului de drept, necuprinsă în tratat, este o măsură care ar afecta negativ cetățenii acelui stat, fără efect asupra guvernului.